Astăzi, Iranul se alătură statelor arabe care își caută drumul spre democrație, iar raportul colegului meu Belder descrie în detaliu situația din țară.

Poporul își cere dreptul la liberă exprimare, iar guvernul ar trebui să îi asculte cererile. Mai mult, autoritățile iraniene și au creat o obișnuință din a încălca drepturile omului și aici aș dori să o amintesc pe Neda, îngerul Iranului. Ele susțin aplicarea pedepsei cu moartea, practică lapidarea, execută infractori minori, toate acestea prin nesocotirea obligațiilor sale internaționale. Ambițiile nucleare ale Iranului pun și ele în pericol populația. Recent, activitatea în cea mai nouă centrală atomică a trebuit oprită din cauza riscurilor de contaminare.